Il progetto comune su cui il comitato di conciliazione ha raggiunto un accordo il 18 novembre è stato approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio. La procedura di bilancio è stata attuata a norma dell'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Dichiaro pertanto definitivamente adottato il bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2020 e procederò ora alla firma del bilancio.